Señor presidente. Creo que hay que felicitarse por este informe, y he votado a favor porque un régimen de renta mínima en todos los países de la Unión es una herramienta básica, una herramienta de cualquier Estado social, del bienestar y de una sociedad democrática avanzada. Y ya era hora, ya se echaba de menos una posición de esta Cámara al respecto que permita una mejor coordinación. Como el propio informe reconoce, la pobreza y la exclusión social no son problemas individuales, son problemas sociales, colectivos, que se deben atajar de manera colectiva. La renta mínima es una herramienta para luchar contra la pobreza y construir sociedades más justas e igualitarias, pero una herramienta, también, que beneficia a la sociedad en su conjunto. Para que la economía funcione, las personas tienen que tener capacidad de consumo es así de sencillo. La rueda tiene que girar o se parará para todos. En mi país, el mes pasado, el Partido Popular en el Gobierno presentó una enmienda a la totalidad ante una iniciativa legislativa popular para fijar una prestación de ingresos mínimos de 426 euros. Esperamos que la voz de Europa la escuche, no solo cuando les sirve de excusa para aplicar recortes y desmontar nuestros servicios públicos, sino también cuando se envía un mensaje nítido como el de hoy con este informe.